virðulegi forseti ég held að menn verði nú að halda sig dálítið við málefnið sem hér er til umræðu í stað þess að rjúka í svona skætingsummæli eins og komu hér fram hjá háttvirtum þingmanni í síðustu ræðu hans ég held að menn vinni ekkert með pólitískri umræðu um málefni sem fer inn á þær brautir ég hef leyft mér hér virðulegi forseti að rekja stefnu framsóknarflokksins svo að menn velkist ekki í neinum vafa um það hver hún er það er alveg ljóst og menn geta flett því upp í skjölum og samþykktum flokksins að grundvöllurinn að stefnu flokksins gagnvart evrópu er að vinna á grundvelli samningsins um evrópska efnahagssvæðið það er

það hefur enginn lagt fram það mat að slíkt sé uppi og meðan höfum við þessa stefnu að vinna á grundvelli samningsins um evrópska efnahagssvæðið og þeim samþykktum sem við höfum get sem eru eins og ég kom að áðan að skilgreina samningsmarkmið þannig að menn viti alltaf á hverjum tíma hverjir eru kostirnir og gallarnir og hvað það er sem við viljum sækjast eftir í samskiptum okkar við evrópulönd þannig að við getum alltaf borið það saman við þá stöðu sem við erum í

menn fara að undirbúa aðildarviðræður þarf að fá sérstaka samþykkt í flokknum fyrir því og síðan áður en menn taka ákvörðun um að fara í aðildarviðræður þarf að kalla saman flokksþing þetta liggur fyrir í samþykktum flokksins ég held að menn eigi ekkert að vera að deila um þetta þetta bara liggur svona virðulegur forseti að staðan er ákaflega skýr í þessum efnum